Tisztelt Elnök úr! Az Unió alapértékei között szerepel az állampolgárok közti egyenlőség, amely alapján minden egyes, az Unióban élő embert egyenlő jogok és lehetőségek illetnek meg. Ennek ellenére ma azzal a helyzettel állunk szemben, hogy az európai szegénység mértéke aggasztó tendenciákat mutat. Ebben pedig különösen érintettek a romák, akiknek az integráció a tagállamok és az EU egyik fő feladata kell hogy legyen. A legtöbb tagországban a romák továbbra is általános megkülönböztetéstől, nyomorúságos életkörülményektől, az alapvető szociális szolgáltatások hiányától, valamint rendkívül magas arányú írástudatlanságtól szenvednek. Ezek a tendenciák pedig tovább erősítik a társadalmi kirekesztettségüket. Ez a helyzet pedig fokozottan érvényes a jelenlegi tagjelölt országokra is. Az Uniónak minél előbb rá kell ébrednie arra, hogy nem újabb tanulmányok, meg konferenciák kellenek, hanem kézzelfogható és folyamatosan ellenőrzött aktív cselekvés. A romák befogadását és integrációját célzó hiteles, átfogó és megfelelően finanszírozott hosszú távú stratégiák kidolgozása, krízispolitika jegyében nyújtott támogatások jobb ellenőrzése és folyamatos párbeszéd. Ezek csak az első lépést adják abban a folyamatban, amelynek a végén remélhetőleg az európai roma állampolgárokat ki tudjuk emelni a jelenlegi helyzetükből.